Pourtant intransigeante contre certains États comme la Hongrie, la Commission semble donc encline à laisser prospérer dans l'Union un système de corruption endémique. Ce deux poids, deux mesures est d'autant plus frappant que ce crime intervient après de multiples mises en garde, notamment de l'organe de contrôle du pluralisme des médias, sur les insuffisances maltaises en matière de libertés fondamentales et de transparence. Lorsque Malte a assuré la présidence du Conseil, elle a pourtant fait de la lutte contre le blanchiment une priorité.